Sicherheit ohne Freiheit ist repressiv.

Das scheint mir durchaus auch akzeptabel zu sein. Nach meinem Gefühl haben wir im Moment eine letzte Möglichkeit, was das amerikanische Abkommen betrifft, da sollten wir in jedem Fall noch weiterverhandeln. Und noch eine kurze letzte Frage hinsichtlich Kanada Mir ist zu Ohren gekommen, dass die Verhandlungen abgebrochen worden sind.